Je ne voudrais pas dévoiler la couronne, comme on dit, cher collègue, mais je peux vous dire, qu'en tout cas, dans les groupes, on n'a pas fait abstraction de la question des droits de l'homme.

Mais je peux vous dire, en tout cas, que la question des droits de l'homme a, non seulement, été évoquée, mais qu'elle reste une véritable obsession pour nous.

Et c'est, chaque fois, un exercice d'équilibriste.